Ich glaube, dass der europäische Außengrenzenschutz eine ganze Zeit gebraucht hat, bis auch die Mitgliedstaaten bereit waren, sich auf ein verstärktes Konzept einzulassen, und um dieses verstärkte und verbesserte Konzept nunmehr umsetzen zu können, um den europäischen Außengrenzenschutz und alle Sicherheitsfragen zu gewährleisten, wollen wir von Seiten des Haushaltsausschusses natürlich auch alles dazu tun, dass die finanziellen Mittel für die Zukunft und im Besonderen schon für das nächste Jahr und das übernächste Jahr mit vorgesehen sind und auch im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens entsprechend vorgesehen werden. Ich freue mich darauf, wenn die rechtliche Basis dann entsprechend besteht, damit wir das, was uns eigentlich gemeinsam ausmacht, nämlich gemeinsam miteinander auch für Sicherheit und Grenzschutz zu sorgen, gewährleisten können.